herra forseti góðir landsmenn mannréttindanefnd sameinuðu þjóðanna sendi frá sér álit fyrir síðustu áramót þar sem fiskveiðistjórnarkerfi okkar var sagt brjóta mannréttindi stjórnvöldum var veittur sex mánaða frestur til að svara álitinu og gera grein fyrir því hvaða breytingar þau ætluðu að gera til úrbóta nú þegar fresturinn er að renna út hafa stjórnvöld enn ekki sagt frá fyrirhuguðum aðgerðum sínum til að bæta fyrir þau mannréttindabrot sem framin hafa verið á sjómönnum og verkafólki í sjávarbyggðum landsins um árabil úrskurður mannréttindanefndarinnar kveður skýrt á um það að úthlutun á fiskveiðiheimilda til fárra útvaldra stangist á við grundvallarreglur alþjóðasáttmála um borgaraleg réttindi sem sagt íslensk stjórnvöld hafa um árabil brotið mannréttindi á þegnum sínum og alls ekki lagt

varnaðarorðum frjálslynda flokksins sem hefur allt frá stofnun fyrir tíu árum haldið því fram að verið væri að brjóta lög og traðka á mannréttindum þessi mannréttindabrot hafa kollvarpað þjóðfélagsmyndinni lagt sjávarbyggðir í rúst skilið fólk eftir á köldum klaka atvinnulaust með óseljanlegar eignir fólk sem áður átti gott líf efnahagslega og félagslega þau andlegu sár sem þessi brot á mannréttindum skilja eftir sig eru ævarandi blettur á þeim stjórnarháttum sem sjávarútvegsráðherrar sjálfstæðisflokksins með framsókn og nú samfylkingunni stunda gagnvart stórum hópi landsmanna svör og aðgerðir núverandi ríkisstjórnar við áliti mannréttindanefndar sameinuðu þjóðanna eiga skilyrðislaust að koma fyrir alþingi nú þegar og þar verður að koma skýrt fram hvernig ætlun sé að breyta núverandi fiskveiðistjórnarkerfi að ekki verði um frekari mannréttindabrot að ræða á sama tíma og íslensk stjórnvöld brjóta mannréttindi eru þau að falast eftir sæti í öryggisráði sameinuðu þjóðanna ráðinu sem ætlað er að gæta þess að aðildarþjóðir standi vörð um mannréttindi í heiminum hvílíkur tvískinnungur að ætla sér að fá sæti í ráði sem á að gæta þess að mannréttindi séu virt og fremja á sama tíma mannréttindabrot á þegnum sínum það verður fylgst náið með afstöðu samfylkingarinnar þegar og ef ríkisstjórnin telur sér sæma að svara mannréttindanefndinni herra forseti fyrir nýjan þingmann sem hefur þó nokkra reynslu af félagsmálavafstri er það dapurlegt að mál sem lögð eru fram í góðri trú og gætu skipt miklu fyrir íslenskt samfélag skuli ekki fá

til að átta sig á því hvort eitthvað bitastætt sé í þeim fyrir íslensku þjóðina það eru vinnubrögð sem ættu að tilheyra fortíðinni að mínum dómi öll mál sem þingmenn leggja fyrir hið háa alþingi ættu að njóta þeirrar virðingar að fá eðlilega umræðu og athygli herra forseti að undanförnu hefur komið æ betur í ljós hversu mikill ágreiningur er innan ríkisstjórnarinnar og stjórnarliðanna um margvísleg mál hér má nefna virkjanir álver velferðarmál e s b evruna lögreglustjóraembættið á suðurnesjum íbúðalánasjóð hvalveiðar og ekki síst hvernig svara skuli mannréttindanefnd sameinuðu þjóðanna skýrasta og nýjasta dæmið um sundrunguna er orðsending í framhaldi af ákvörðun sjávarútvegsráðherra um að leyfa mjög takmarkaðar hvalveiðar í atvinnuskyni þar sem allt ráðherragengi samfylkingarinnar leggst gegn slíkum veiðum sem dæmi um mál sem ekki hafa fengist rædd á þessu þingi er þingsályktunartillaga sem ég og háttvirtir þingmenn atli gíslason fluttum um skipun rannsóknarnefndar til að rannsaka sölu eigna á vegum þróunarfélags keflavíkurflugvallar og frumvarp til laga um skipun rannsóknarnefndar til að gera úttekt á misferli tengd fiskveiðiheimildum innan íslensks sjávarútvegs sem þingmenn frjálslynda flokksins fluttu bæði þessi mál hafa ekki fengist rædd á þinginu og því ekki ljóst hvort þau njóta stuðnings meiri hluta alþingis herra forseti ástand efnahagsmála er nú orðið mjög alvarlegt verðbólgan hefur ekki verið meiri um árabil og vöruverð rýkur upp úr öllu valdi eldsneytisverð í hæstu hæðum og húsnæðismarkaðurinn í uppnámi það er því eðlilegt að ríkisstjórnin láti hendur standa fram úr ermum og geri eitthvað til varnar atvinnuleysi sem hlýtur að vera á næsta leiti ef ekkert verður að gert það er að mínu mati brýnt að lækka álögur á eldsneyti nú þegar til þess að ná tökum meðal annars á verðbólgu góðir landsmenn ég óska ykkur gleðilegs sumars lifið heil